Pozmeňujúcimi návrhmi poslancov sa Komisiou pripravený text postupne modifikoval a súčasné kompromisné znenie posúva problematiku zberu elektronického odpadu opäť ďalej dopredu.